Z ostatnich badań Eurobarometr wynika, że Europejczycy są głęboko zaniepokojeni geopolitycznymi wydarzeniami na świecie.

Niestabilna sytuacja na świecie wymaga bardziej świadomej i odpowiedzialnej Unii zorientowanej na politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Zarówno sprawozdanie posła McAllistera, jak i posła Gahlera podkreślają, że w coraz bardziej skonfliktowanym i niestabilnym otoczeniu międzynarodowym istotną rolę odgrywa połączenie skutecznych projektów i działań unijnych w celu podjęcia poważnych wyzwań. Istotne jest również utrzymanie twardego stanowiska Unii w sprawie sankcji wobec Rosji. Tym samym z zadowoleniem przyjmuję zawarcie przez Radę Europejską porozumienia w sprawie wdrożenia mechanizmu stałej współpracy strukturalnej PESCO oraz stworzenie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego. Obie te inicjatywy są szansą na zwiększenie zdolności wojskowych państw europejskich i wzrost inwestycji przeznaczonych na obronność. Na koniec pozwolę sobie zadać pytanie o spójność nowych projektów i większego zaangażowania państw członkowskich Unii Europejskiej ze zobowiązaniami wobec NATO.